Ja, spoštovani, predsedujoči, predlagam petnajstminutno pavzo, da se tukaj strasti umirijo. Tukaj ni agitatorska arena, nismo sredi neke kampanje, da bi zdajle tu ministrica namesto se vsebinam posvečala agitaciji tako za, morebitno novo, ministrico, kohezijsko ministrico in pa seveda agitirala tukaj za svojo pravico, kot da imamo tu neko posebno komisijo v državnem zboru. Tako da prosim za petnajstminutno pavzo, da se zadeve umirijo in da se vrnemo k vsebinam. Hvala.